Hvala za besedo in tudi ministru za okolje in prostor, kot sem napovedal, Moje vprašanje se nanaša na državni prostorski načrt širitve Aerodroma Maribor. Verjetno veste, če se nekaj takega dogaja, če je sto štirideset, čez sto štirideset nekih predlogov, pripomb na DPN, če se odzove pet občin, da potem poslancu iz Maribora pregoreva mobi in da je tovrstno, vprašanje seveda, več kot, potrebno in nujno, ne. Zdaj, če mi pogledamo malo neko, upam si celo trditi, nesrečno ozadje te zgodbe, tega letališča, pa lahko bi šli koliko že petindvajset let nazaj, ko se je tam neko od orožje našlo, ki je bilo sicer namenjeno prebijanju obroča v Sarajevu, ne; takrat, če bi slovenska pa hrvaška politika bila malo pametnejša, ne bi bilo take tako dolgo travme sarajevskega obleganja. Ampak pustimo to stati. Kar nekaj državnih investicij, neka izkušnja z našega konca z umeščanjem Magme, ko so bili določeni ljudje stigmatizirani za ekoteroriste, tudi navsezadnje neke, dandanes lahko rečemo, že pravljice, megalomanski plani bivšega župana, ki je tam govoril o o razgradnji letal, in podobno, Seveda, pride potem do dejansko do nekega strahu ljudi. Če temu dodamo še dejstvo, da je po nekih variantah načrtovano, da bo to tovorno letališče, ki bo imelo več pretovora kot dunajsko, ne, ker je celo, sodišče dalo prepoved tovrstne, širitve, se dejansko vprašamo, kje smo in kako bo ta zgodba šla naprej in kako se bosta resorna ministrica in minister odzvala na neko vso količino, predlogov, ne. Zdaj imamo še neko zadnjo zgodbo, ne, odpoved nekega pogodbenega razmerja, ki je lahko tudi oblika pritiska nekega kitajskega akterja, ki je bil tam prisoten, ne, in vsa ta šlamastika, če se tako izrazim, ljudi skrbi . In navsezadnje, če pride do udejanjanja tega nekega bolj tovoru namenjenega letališča, veste, to je nekaj drugega za nas, ki tam živimo, kot ta parkrat na mesec kaka letala potrenirajo za letanje, pristajanje, kar je tudi neko onesnaževanje okolja, ne. Ko bojo tam prihrumeli neki antonovi, tupoljevi, ne, bo to neka čisto druga ali tretja zgodba in upam, da bom dobil zadovoljive odgovore, tako jaz, kot, številni iz našega, okrožja . Hvala.